Chciałem bardzo gorąco podziękować pani Doris Pack i pani Komisarz za podjęcie tej inicjatywy. Myślę, że faktycznie Szwajcaria, która jest enklawą otoczoną z każdej strony przez Unię Europejską, wymaga tej otwartości na programy. Myślę, że młodzi ludzie nie zawsze rozumieją, że nie będąc w Unii Europejskiej do tej pory nie mogli korzystać z tego ponadnarodowego, europejskiego programu, który znakomicie integruje młodzież, wymienia najlepsze praktyki, w pełni sprawia, że współpraca, uczenie się przez całe życie może być elementem prawdziwie europejskim. Chciałem podziękować przede wszystkim za to, że dzisiaj będziemy mogli przećwiczyć model programów europejskich na państwie, które nie jest członkiem Unii Europejskiej i z taką dużą akceptacją i prośbą chciałbym zachęcić także panią Doris Pack i panią Komisarz być może do rozszerzenia podobnych przykładów na inne chętne kraje. Myślę tutaj głównie o partnerstwie wschodnim i także o Bałkanach, a więc państwach, które nie są jeszcze formalnie członkami Unii Europejskiej.